Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, la demande de démocratie, de liberté et de dignité des peuples de la rive sud nous interpelle, nous, Européens, méditerranéens de la rive nord.

Après l'Algérie la première la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, le Maroc, la Jordanie, les peuples de la rive sud viennent nous rappeler la soif de pouvoir vivre selon les valeurs universelles d'égalité, de liberté et de fraternité. Le projet d'Union pour la Méditerranée pourrait être celui qui refondera nos relations autour d'une mare nostrum fraternelle et respectueuse des lois.

Il est temps de faire ce que nous disons, de sortir du double standard.